Dat hebben wij van in het begin benadrukt.

Ik wil hier benadrukken dat wij de EFSA absoluut de nodige instrumenten moeten geven, zodat ze de krachtige rol kan spelen die wij van deze autoriteit verwachten. Dit voorstel biedt antwoorden op die uitdagingen en het verdient onze steun. Maar tegelijk erken ik wel dat de bezorgdheid over onder andere het tijdstip van publicatie, dat die bezorgdheid legitiem is, dat daarop een antwoord moet komen. Als we de innovatie in de voedingssector niet willen afremmen, dan moeten we het juiste evenwicht zoeken en moeten we werkbare keuzes maken.